Monsieur le Président, nous sommes en train de procéder à des consultations pour les nominations des membres de la Cour des comptes.

Nous menons aujourd'hui une consultation qui sera remise au Conseil. Ce sont donc les gouvernements qui proposent les noms, et le Parlement européen qui donne un avis.

S'agissant de l'Espagne, les forces politiques espagnoles m'ont demandé de prier le Parlement de reporter le vote comme c'est possible en vertu de l'article 108 de notre règlement intérieur pour leur laisser le temps d'apprécier la situation. Le roi va y nommer le gouvernement la semaine prochaine.